Na druhou stranu naprosto chápu kolegy v Evropském parlamentu, že požadují kontrolu nad evropskými prostředky. Audit Evropské komise totiž opakovaně konstatoval střet zájmů českého premiéra a neoprávněné čerpání prostředků EU jeho firmami. Pan komisař konstatoval, že peníze za Čapí hnízdo byly vráceny do evropského rozpočtu, že tedy nenastala žádná škoda ani EU, ani České republice. Ano, pane komisaři, ale já si velmi dobře pamatuji na to, kdy první slova českého premiéra k této kauze byla tato Já o tomto projektu nic nevím, já s tím nemám nic společného. A teprve po vyšetřování, pod velkým tlakem si pan premiér vzpomenul. Evropský parlament není soud, my nesoudíme, my jenom chceme opravdu důsledné prošetření, protože evropský rozpočet musí být pod kontrolou a musí být čerpán pouze oprávněnými osobami.